virðulegi forseti þegar sótt er um líf eða sjúkdómatryggingu hjá íslenskum tryggingafélögum þurfa umsækjendur að fylla út margar síður af upplýsingum um sig og þar af er stór hluti upplýsinganna um heilsufar umsækjanda það er í sjálfu sér allt í lagi og alveg eðlilegt en auk þess að svara spurningum um eigið heilsufar er umsækjanda gert að greina frá heilsufarssögu fjölskyldumeðlima nánar tiltekið foreldra og systkina hafi þau fengið ákveðna sjúkdóma fyrir sextíu ára aldur þetta finnst mér ekki í lagi og alls ekki eðlilegt það kemur skýrt fram í vátryggingaskilmálum þegar sótt er um sjúkdómatryggingu að til grundvallar vátryggingarsamningnum liggi upplýsingar sem gefnar eru á vátryggingarbeiðnum þar með talið umsóknareyðublöðum það er því skýrt hvað vakir fyrir tryggingafélögunum með því að spyrja um heilsufar nánustu fjölskyldumeðlima í áliti persónuverndar dags fyrsta júní tvö þúsund og sex í máli númer hundrað og þrjú tvö þúsund og fimm kemur fram að um þetta atriði hafi persónuvernd spurt tryggingafélag sem ekki er þó nafngreint en í álitinu er vitnað í bréf

tilgangurinn með þeirri upplýsingaöflun er sem fyrr að leggja mat á áhættu félagsins af því að taka einstakling í tryggingu en sjúkdómar í nánustu fjölskyldu geta haft áhrif við það mat virðulegi forseti í stuttu máli er það sem hér er á ferðinni í fyrsta lagi umsækjandi er krafinn upplýsinga um heilsufarssögu náinna ættingja án þess að þeir þurfi að gefa fyrir því samþykki í öðru lagi er á grundvelli þeirra upplýsinga áhætta metin en það áhættumat liggur til grundvallar iðgjaldinu virðulegi forseti mér finnst þetta algjörlega galið fyrirkomulag þetta er galið fyrirkomulag vegna þess að auðvitað er það persónugreinanlegt þegar um svo nána ættingja er að ræða það er ekki um marga foreldra að ræða þeir ættu auðvitað að þurfa að gefa skriflegt samþykki sitt fyrir því að slíkar upplýsingar séu gefnar af öðrum en þeim sjálfum þetta hefur persónuvernd bent á og gerir það í áðurnefndu áliti þetta er einnig galið fyrirkomulag vegna þess að þarna er dansað á mjög fínni línu hvað varðar lög um vátryggingarsamninga í